herra forseti ég vil bara fagna þessari yfirlýsingu hjá háttvirtum þingkonu að það eigi að taka á þessu eins og öðru og vonast til þess að það verði gert maður ætlast til þess að það verði gert og ég trúi ekki öðru en að samfylkingin alla vega standi við það ég veit að þau eiga við erfiðan samherja að eiga það er sjálfstæðisflokkinn sem vill hafa óbreytt fiskveiðistjórnarkerfi og meira að segja hafa sagt það eftir að þessi kreppa kom upp og bankarnir féllu að jafnvel þrátt fyrir að skuldir sjávarútvegsins væru langt umfram það sem sjávarútvegurinn getur borið og borgað af eigi að halda áfram óbreyttu kerfi